Das ist leider eine traurige Tatsache!

Geblieben ist letzten Endes eine Verbesserung des Datenaustauschs bei schwerwiegenden Verstößen, nicht mehr und nicht weniger. Die Kollegen haben das ja schon sehr zurückhaltend und vornehm ausgedrückt. Ich möchte das relativ konkret sagen Im Rat sitzen die Bremser! Bremsen wäre ja im Verkehrsbereich relativ günstig, aber bei gesetzlichen Regelungen ist es ein Problem.

Ich hoffe, dass sie das auch durchhalten werden.

Leider haben wir hier eine sehr magere Regelung, es ist ein erster Schritt, mehr ist es nicht. Das Drama um die Korrelationstabellen will ich zum Schluss noch ansprechen. Ich bestehe darauf, dass wir sie haben, denn schließlich und endlich bin ich auch Berichterstatterin für den Bericht über die Umsetzung von Gemeinschaftsrecht, und dazu braucht die Kommission dieses Mittel ganz dringend.